Projekt rozporządzenia, który jest przedmiotem naszej dyskusji, ma szansę poprawić w oczach obywateli przejrzystość funkcjonowania instytucji europejskich. Jeśli zasadą transparentności obejmiemy również organy, urzędy i agencje Unii, to, analizując ich pracę, poprzez łatwiejszy dostęp do wydawanych dokumentów, sami obywatele być może dojdą do wniosku, że w niektórych przypadkach rozbudowana unijna biurokracja jest przerostem formy nad treścią, a jej utrzymywanie nie zawsze znajduje uzasadnienie, zwłaszcza w dobie kryzysu. W tym kontekście nie wydaje mi się również słuszne tworzenie nowych stanowisk urzędniczych, to jest urzędników do spraw informacji. Starania, aby każda osoba fizyczna czy prawna w Unii Europejskiej miała dostęp do pełnych, wyczerpujących informacji powinny być prawem i wysiłkiem każdego pracownika w zakresie jego kompetencji. Jednocześnie, w celu zwiększenia przejrzystości technokratycznego stosowania prawa i stanowienia prawa, pozytywnym postulatem projektu rozporządzenia jest poszerzenie dostępu obywateli także do dokumentów stanowiących akty delegowane. Szczególną ochroną należy objąć informacje dotyczące względów bezpieczeństwa.